Wir geben insbesondere zwei Botschaften an die Verantwortlichen in den Mitgliedstaaten und auch an die Bevölkerung Wir brauchen gemeinsame Regeln zum Schutz vor atomaren Unfällen in ganz Europa.

100 km von hier entfernt, in Fessenheim, steht ein Reaktor, der nach allem, was wir wissen, sicher nicht sicherer ist als die beiden, die jetzt in Deutschland als Konsequenz der Vorkommnisse in Japan vom Netz genommen wurden.

Wir müssen viel weiter gehen als bisher. Das zweite ist Egal, wie sich die Mitgliedstaaten entscheiden einige werden Kraftwerke früher vom Netz nehmen unsere Botschaft ist, dass wir das nicht durch zusätzliche Gasimporte, z.

aus Russland, ersetzen wollen. In Ziffer 21 und 22 zeigen wir die Richtung Wir wollen mehr erneuerbare Energien und mehr Energieeffizienz. Herr Kommissar, Sie haben vor Fukushima einen Aktionsplan zur Energieeffizienz vorgelegt. Das war ein wichtiger Schritt. Es ist jetzt noch dringender, diesen umzusetzen. Persönlich bin ich mit der Mehrheit dieses Hauses auch für verbindliche Ziele. Wir wollen nicht mehr fossile Brennstoffe. Wir wollen Arbeitsplätze für das Handwerk und die Industrie.